Frankreich braucht unsere Solidarität, aber nicht nur verbal, und braucht auch die Solidarität das sage ich als Deutscher von Deutschland. Aber Europa hat es versäumt, mit einem gemeinsamen und entschlossenen Konzept vorzubeugen. Wir haben beispielsweise früh genug bei den AKP EU Versammlungen im Entwicklungsausschuss und anderswo darauf hingewiesen, dass die Afrikanische Union, dass ECOWAS und die Nachbarstaaten von Mali unterstützt werden müssen.

Aber leider wie so oft wird auf Entwicklungspolitik und auf die Möglichkeiten der Entwicklungspolitik keine Rücksicht genommen. Jetzt müssen wir für viel Geld mit militärischen Aktionen das wieder herstellen, was wir vorher besser in der Entwicklungspolitik getan hätten.